Monsieur le Président, la question du patrimoine est essentielle dans nos sociétés aujourd'hui déstabilisées. Le mot patrimoine vient du latin patrimonium lequel signifie l'héritage du père. En temps de crise, cela se rattache à ce besoin de lien charnel avec nos ancêtres, avec cette histoire constitutive des peuples et des nations.

Pourtant, je dois avouer une certaine déception face au résultat de cette négociation en trilogue.

En effet, la structure actuelle m'évoque plus une vaste opération de marketing en faveur de l'Union européenne que des actions pleinement utiles à la sauvegarde des biens culturels en Europe. Je n'ai rien vu sur la protection des édifices religieux, par exemple.

Pour conclure, je dirais que la meilleure manière de célébrer cette année serait peut être de commencer par reconnaître et valoriser la diversité des cultures nationales